De Griekse positie binnen de eurozone is zeer hachelijk en de mogelijke oplossing ligt wat mij betreft bij het Internationaal Monetair Fonds.

Lukt dat niet, dan is daadkracht nodig en moeten knopen worden doorgehakt.

De ingediende cijfers waren onduidelijk en onbetrouwbaar. Het is onjuist dat de Griekse regering blijft aandringen op een oplossing vanuit andere eurolanden omdat zij mede schuldig zouden zijn aan de huidige crisissituatie in Griekenland. Dat is de wereld op zijn kop. Wie ondeugdelijke cijfers indient, moet niet met de beschuldigende vinger om zich heen gaan wijzen. Daarom een concrete vraag aan de heren Trichet en Rehn was u op de hoogte van het feit dat de door de Griekenland verstrekte cijfers bij de toetreding tot de eurozone onjuist en volledig waren. Zo nee, had u dat dan niet moeten weten? Ik hoop dat u concreet kunt antwoorden op deze vraag.